1,7 Millionen sollen bereits aktiv sein, das ist fast die Einwohnerzahl Lettlands.

Die Entwicklung lässt sich freilich nicht aufhalten, aber man kann, man muss sie steuern. Das ist die Position der Sozialdemokraten. Wir wollen die Digitalisierung als Chance sehen und diesen Prozess mitgestalten.

Solche Fragen lassen sich nicht mehr nationalstaatlich regeln, hier bedarf es globaler Normierung. Wenn die Europäische Union gemeinsam agiert, dann ist es möglich, dass die globalen Standards europäischen Maßgaben folgen. Es gibt diesen europäischen Hebel, das haben wir etwa beim Datenschutzpaket gesehen. Der Einsatz von Robotern wirft aber auch eine ganze Menge von ethischen und gesellschaftspolitischen Fragen auf.